Señor Presidente, poco antes del verano la Unión Europea vivió uno de esos brotes de autocomplacencia que estamos viendo desde hace bastantes años se decretó prácticamente el fin de la crisis. Pero después del verano, resulta que parece posible que entremos en una tercera depresión la OCDE ha revisado el crecimiento, y el crecimiento es peor para la zona del euro y para las tres grandes economías de la zona del euro.

Porque hemos convertido a la economía europea en un enfermo crónico. Un enfermo crónico al que solo le hemos dado inmunodepresores —austeridad a toda costa, recortes sociales, freno a la inversión y devaluación salarial— y lo que necesita en estos momentos la Unión Europea —la economía del euro— es un choque vitamínico, un choque vitamínico con inversión,

Sin demanda no habrá recuperación económica sin inversión no habrá crecimiento en la Unión Europea. Sin inversión y sin demanda continuará la pobreza y continuará creándose una masa de trabajadores que, a pesar de recibir un salario, viven por debajo del umbral de pobreza.